Also wir haben zwar gesagt, Marktwirtschaft will man, wir haben aber nicht das Paradies versprochen.

Wir kriegen auch über den Preis kein Signal an die Landwirte Bitte, produzier etwas weniger!

Das kann so nicht funktionieren. Deshalb brauchen wir Kriseninstrumente, aber auch diese müssen neu angepasst werden.